Hvala, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi! Bom začel s tistim, kar je kolegica pred mano končala. V glavnem, da je zaznavala danes kar precej tudi nekega sovražnega govora. Jaz moram reči, da ga nisem zaznal, no. Je bilo pa precej ogorčenja na predlog oziroma na tolmačenje predlagatelja, se pravi Levice, na tematiko, ki smo jo danes obravnavali. Predvsem s tega vidika, kar, običajno vas spremljam tej vaši razpravi in ste na področjih nekateri zelo dobro pripravljeni, danes vam je pa za to temo, spoštovane kolegice in kolegi, preprosto zmanjkalo argumentov. Ne danes, zmanjkalo vam jih je že na Odboru za delo, družino in socialne zadeve, ker so vam tistim, na katerega ta, naslavljate, ki jim želite pomagati, to so študentje, jasno dali povedati, da hvala lepa, da ne rabijo vaše pomoči in da na tak način ni potrebe pomagati. To je razmišljanje zdrave zdravega dela študentske organizacije, ki ste ga danes mimogrede, kolega Kordiš, po mojem grdo, označili, kot saj študentsko organizacijo kot neko nekredibilno organizacijo, ki ima še manj zaupanja v javnosti kot, politiki. In to da so vam dali povedati, ker, trezno razmišljajo. Prihodki iz naslova študentskega dela so se jim zmanjšali. Če bomo dodatno dvigovali cene, se bojijo, da ji bodo še bo prišli še dodatnega zmanjšanja. In podatek, ki bil meni zanimiv, ko so ga predstavili na Odboru za delo, družino in socialne zadeve, da v prihodkih študentov, da je kar štirideset procentov ali pa še kaj več predstavljajo, prihodki iz, naslova študentskega dela, ne. Se pravi, da so pomemben socialni korektiv bistveno premajhnemu številu štipendij, ki jih v tej državi rabimo. Isto je bilo mnenje, danes je bilo že večkrat omenjen omenjen, tudi, predstavniki sindikata Plus, so jih tudi dobro obrazložili in jaz mislim, da te, če bi bil v vaši vlogi, bi rekel: "Tiste, ki katere smo naslavljali, pa se zavedajo, odklanjajo to našo pomoč." Bi vaš zakon oziroma predlog umaknil in, bi nam bilo par ur te razprave prihranjeno. Kolega Kordiš, veliko, v razpravi je danes tudi nekaj demagogije, no, ko sem tudi, ta, če bom še jaz malo demagoški, ne. Praviš, da za dvesto petdeset evrov, ki jih nekako dobijo prek, dela še študentov, v Ljubljani nikjer ne boš dobil niti sobe, se strinjam, razen če nisi poslanec Levice Miha Kordiš in ne koristiš, poslanskega stanovanja, ki ti v bistvu ne pripada po po vseh pogojih. Jaz bi pričakoval, da boste predlagali, da dajmo tiste viške stanovanj poslanskih z ugodnimi cenami, ki jih pač poslanci, ki jim to pripada, ne bodo vzeli, dajmo jih študentom, ne. Potem bi pa rekel, okej, ta en tak pogled. Skratka, da zaključim, to je en izmed zakonov, kjer smo reševali problem, ki ga ni. To se pravi, da smo izgubili najmanj tri, štiri ure na odboru, pa še danes približno toliko, ste, smo se ukvarjali s problemom, ki ga v tej Sloveniji dejansko ni. Hvala lepa.